Aș vrea să spun și eu că consider violențele din Guineea absolut condamnabile.

Sigur că originea tensiunilor, dincolo de violențele care sunt condamnabile, originea tensiunilor se află în faptul că Dadis Camara vrea să se eternizeze la conducerea Guineei și nu vrea să și țină promisiunea de a nu participa în niciun fel la viața politică și cred că presiunea internațională în această privință trebuie să fie foarte clară. De altfel, eu salut faptul că președintele din Burkina Faso, Blaise Compaoré, care are o mare experiență în negocierea, în medierea conflictelor africane, a fost mandatat să intervină în acest caz și cred că trebuie susținut de diplomațiile noastre.